Monsieur le Président, je voudrais apporter mon soutien à l'initiative conjointe du gouvernement socialiste britannique et du gouvernement français visant à renvoyer sur leur territoire les Afghans en situation illégale. En effet, contrairement à ce que certaines personnes ont dit, ces personnes avaient vu leur demande d'asile politique rejetée, et cette initiative bilatérale doit maintenant être prolongée au niveau européen. La pression migratoire est un défi que l'on se doit de relever de manière collective.

Il faut maintenant aller plus loin en mutualisant nos moyens et en organisant des vols de retour communs financés par Frontex. La décision des Vingt sept de demander à la Commission une étude sur ce sujet est une première étape et, Monsieur le Commissaire, je souhaite que la Commission apporte son soutien à cette proposition, car la lutte contre l'immigration illégale est une attente des opinions publiques et, singulièrement, des populations immigrées en situation régulière.